klukkan eitt þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um stefnu í uppbyggingu á orkumálum málshefjandi er háttvirtur þingmaður jón gunnarsson